að ég er ósátt við það að í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga sé jafn mikið og stórt deilumál sett inn í þær kosningar þess vegna styð ég ekki að aðildarviðræðuspurningin verði lögð fram samhliða sveitarstjórnarkosningum þess vegna styð ég ekki heldur virðulegur forseti að þessi tillaga fái forgang virðulegi forseti það á ekkert skylt við traust mitt á þjóðinni það er bara nokkuð gott og hefur alltaf verið